Všeč mi je bil film Skrivno življenje čebel. Dogaja se v Severni Ameriki v petdesetih letih dvajsetega stoletja in prikazuje odnose med, odnose belih družin do svojih uslužbencev, ki pa so večinoma temnopolti. Všeč mi je bil predvsem iz tega razloga, ker prikazuje kompleksno dogajanje prejšnjega stoletja, medsebojne odnose, poudarek pa ima tudi, na izpričevanju zgodbe skozi oči majhne deklice, ki preko dogajanja tudi sama odraste in spozna, katere vrednote so tiste, ki so v življenju resnično pomembne. obseg filma ni predolg, zato je lahek za spremljanje in tudi ni preveč zahteven, kar se tiče preskokov, menjave kadrov, časa, prostora, zato je primeren za vse starostne skupine. Kot sem že omenila, zgodba govori o deklici po imenu Dakota, ki se nekega dne odloči zapustiti svojega očeta iz preprostega razloga. Njen oče se obnaša zelo grdo do njune služkinje, ki pa je temnopolta, ta podatek je pomemben tudi zaradi nadaljnjega razvoja zgodbe. Namreč celotno zgodbo spremljamo boj temnopoltih prebivalcev Južne Karoline za svoje pravice, predvsem volitveno pravico. In služkinja pri Dakoti in njenem očetu je ena izmed glavnih protagonistk tega filma. Tako se lepega dne Dakota s svojo služkinjo odpravi na pot, ki jo ponese do druge temnopolte družine, ki pa se preživlja s pridelovanjem medu in prodajo medu, od tod tudi naslov filma, Skrivno življenje čebel. Dakota namreč v sebi nosi težko breme. Ko je bila še čisto majhna, je umrla njena mama. To pa se je zgodilo v zelo nenavadnih okoliščinah. Oče je namreč rekel, da je Dakota sama ubila svojo mamo. naj bi jo po nekem nesrečnem naključju ustrelila, vendar temu ni bilo tako, kar tudi na koncu filma izvemo. Skozi celoten film se Dakota trudi odkriti to resnico, je torej res sama morilka svoje mame ali ne. Pri tem pa se zaplete v zelo lep odnos z družino, h kateri sta prišli. gre namreč za družino treh sester, kjer pa je najstarejša sestra tudi postane glavna zaveznica Dakote in njene varuške oziroma služkinje. zgodba sicer nima tragičnega konca, vendar nas do zadnjega momenta pusti v napetosti, ki, tako da ne vemo, ali je Dakota resnično kriva za smrt njene mame ali ne. vmes pa se zgodi tudi nekaj neprijetnih, prigod. Namreč ena izmed treh sester, h ... Všeč so mi predvsem kraji ob morju, ker imam sama zelo rada morje, poleg tega pa me to tudi sprošča in pomirja. Živim namreč v kraju, kjer morja ni, zato se mi zdi to nekaj zanimivega, razburljivega, nekaj predvsem novega, nevsakdanjega. Zato so mi všeč letovišča, kot so Piran, Koper, Izola, Portorož. Če pa zapustim meje svoje države, pa se najraje odpravljam tudi na, hrvaško obalo ali pa katerokoli državo, kjer, obala obsega kar precejšen del njenega ozemlja. Poleg tega pa so mi všeč tudi kraji, ki imajo bogato zgodovino, in nam tako nudijo veliko različnih možnosti za preživljanje prostega časa, za razgledovanje okoli po okolici in za druženje, medsebojno druženje. glavne znamenitosti Pirana so zagotovo Tartinijev trg, na katerem stoji veličasten kip, nad mestom pa se dviga Cerkev svetega Jurija s svojim znamenitim zvonikom, ki je viden celo iz Izole. Če prosti čas raje preživljamo športno, nam nudi tudi ogromno, poti, po katerih lahko hodimo, kolesarimo, lahko pa se na izlet odpravimo tudi z rolerji. ... Ena izmed glavnih znamenitosti je tudi soba oziroma zgodovinsko ohranjena stavba, v kateri si lahko ogledamo Beneško jajce, vendar ta razstava ni stalna. In pa obzidje, ki se dviga nad, mestnim jedrom, nad starim mestnim jedrom, vendar je vstop plačljiv. Pot do kraja iz gorenjske regije, torej do Pirana, ni dolga. odpravimo se, iz Škofje Loke se odpravimo proti Ljubljani, kjer pa že se kmalu priključimo na avtocesto, na njej nas table usmerjajo preko počivališča Ravbarkomande čez Razdrto in pa vse do Kopra. v Kopru pot nadaljujemo naprej proti Portorožu in se tam odcepimo za Piran, kjer se pripeljemo na vrh zaliva, od tod pa nas vodi vijugasta cesta po klancu do parkirne hiše, kjer lahko pustimo avto, lahko pa se odločimo tudi za parkirišče na prostem in tako avto pustimo nekoliko bliže mestnega jedra. Všeč mi je poklic knjižničarja, zato ker je sproščen, obdan si s knjigami, še vedno pa imaš tudi stike z ljudmi. zdi se mi, da moraš biti za poklic precej razgledan, poleg tega pa je to po mojem mnenju eden manj stresnih poklicev, ki ni omejen z raznimi roki. Tudi delovnik ni preveč zahteven, ne vključuje fizičnega dela in pa ponuja veliko možnosti za nadgrajevanje svojega znanja in sposobnosti. Ljudje tega poklica predvsem skrbijo za pravilno razvrstitev knjig po Cobiss sistemu, ki se ga morajo dosledno držati, da ne nastane zmeda. Poleg tega morajo biti precej na tekočem, kar se tiče novo izdanih knjig, pa tudi starejših, zato da lahko ljudem svetujejo, katere knjige naj preberejo, mogoče glede na njihove preference jih vodijo in usmerjanjo, usmerjajo pri njihovem branju. velikokrat pa se, v knjižnicah odvijajo tudi razni drugi dogodki, za katere prav tako skrbijo knjižničarji, kot so na primer bralne urice ali pravljični večeri, velikokrat so knjižnice tudi prostor številnih podelitev nagrad, številnih dobitniki nagrad se tam tudi združujejo, zato je ta poklic izredno raznolik. Všeč so mi predvsem jedi z veliko zelenjave. moja najljubša jed, ki si jo sama pripravim, pa je pečen krompir s tofujem in zelenjavo. Všeč mi je zato, ker se v njej prepletajo najrazličnejši okusi. Tofu doda priokus nečesa mlečnega, a hkrati ob pravilni kombinaciji začimb, denimo česna in čebule, tudi, včasih tudi nekoliko popra doda okus nečesa mesnatega oziroma nečesa precej začinjenega. Krompir v jedi služi kot odlično sredstvo za razvajanje naših brbončic s svojo hrustljavostjo, vendar mora biti pripravljen na pravilen način, zelenjava pa mi je všeč v tej jedi prav zato, ker je njena izbira poljubna. Dodamo lahko namreč katerokoli zelenjavo in, se tako oziramo le na lastne preference in na to, kaj nam je všeč in kaj nam ni. Vse skupaj nato postavimo v pečico in na koncu lahko pojemo. Najprej se osredotočimo na pripravo krompirja, ker priprava le-tega traja najdlje časa. Krompir, najraje uporabljam kar domačega, operemo, odstranimo poškodovane dele, tako da je krompir čisto, ko se lotimo nadaljnje priprave. Sama krompirja ne olupim, ker je olupek krompirja bogat z železom. Nekateri pa tega ne marajo, zato krompir vedno olupijo, gre za stvar lastne izbire oziroma tega, kaj vam je všeč in kaj vam ni. Ko je krompir narezan, ko je krompir olupljen, ga narežemo na majhne kroge, zato ker se bo tako krompir v pečici hitreje spekel. Krog naj bo debel približno centimeter, če želimo, da je krompir bolj hrustljav, potem ga narežemo na manjše kose in tanjše kroge. Na pekač, na pekaču pripravimo peki papir, zato da pri pripravi te jedi ne uporabljamo olja in drugih maščob, ki, zmanjšujejo absorpcijo hranilnih snovi iz hrane, in nato krompir enakomerno razporedimo po pekaču. Najbolje je, da se kosi med seboj ne prekrivajo, ker tako poskrbimo za enakomeren občutek hrustljavosti vsakega kosa, seveda pa ni nič narobe, če se to zgodi. Nato se lotimo priprave zelenjave. Medtem pečico vklopimo na sto osemdeset stopinj, lahko pa tudi dvesto, da se pečica hitreje segreje. Zelenjavo prav tako operemo, očistimo, odstranimo neužitne dele. Največkrat skombiniram krompir skupaj s papriko ali pa paradižnikom, pogosto tudi z bučko, jajčevcem in pa drugimi dobrinami našega vrta. Nato zelenjavo narežem na relativno majhne kose, zato. Všeč mi je bila knjiga Vladimirja Bartola Alamut iz preprostega razloga, namreč knjiga precej odstopa od druge slovenske proze. v obdobju tisoč devetsto do tisoč devetsto petdeset. Že sam prostor dogajanja je precej drugačen, dogajanje samo precej kompleksnejše in zapleteno, poleg tega pa kultura, ki jo knjiga prikazuje, precej odstopa od takratne, pa tudi današnje slovenske kulture, zato se iz knjige lahko veliko naučimo, izvemo veliko novega, hkrati pa ta drugačnost razbija monotonost in nas vabi k branju in učenju novih stvari. Pričetek knjige nas postavi v puščavo v Iranu, kjer se vije karavana kamel in pa mož, zavitih v turbane ter dolge halje. Na eni izmed kamel lahko vidimo leseno kletko, v kateri pa je ujeta deklica. Deklico je strah, je prestrašena, ne ve, kam jo peljejo, Ne ve, kaj jo čaka. Ljudi okrog sebe ne pozna, zato trepeta od strahu in joče. Malo za tem po deklico pride neki drug mož, ki samo ni član te karavane, in skupaj na konju odjezdita do velike utrdbe, imenovane Alamut. Tam jo preda, preda tretjemu možu, za katerega kasneje izvemo, da je skopljenec Ali, ta pa jo odvede v raj. Ker je deklica od poti zelo izčrpana, zaspi, zato niti ne ve, kaj se ji je med samo potjo z njo dogajalo, vendar ko svoje oči odpre, okrog sebe zagleda mnogo drugih lepih deklic, kar pa v njej zbudi zanimanje. Deklice jo sprejmejo, ime ji je Halima in kmalu tudi sama prične živeti slično življenje kot ostale rajske deklice na gradu Alamut. Učijo se plesa, branja in veščin ljubezni. Hkrati spremljamo vzporedno zgodbo mladega Ibn Tahirja, ki je na v trdnjavo prijezdil z namenom, da se tudi sam izuri kot najbolj vrl izmajilec in tako maščuje smrt svojega deda. Zato na eni strani spremljamo deklice v raju, njihovo milino, lepoto, na drugi strani pa kruta urjenja mladih in vrlih fedaijev, katerim je obljubljen ta raj, čeprav sami zanj ne vedo. Vodja celotnega sistema in režima Alamuta je Seiduna oziroma Hasan Ibn Saba, ki je deklice z namenom pripeljal v raj, so namreč obljubljena nagrada fedaijem, ki se bodo borili za Najbolj mi je v spominu ostala nedavna katastrofa, in sicer potres v Zagrebu in okoliških vaseh, ki je v že tako splošni krizni situaciji povzročila še več tegob, nesreče in trpljenja. Ostala pa mi je v spominu iz preprostega razloga, ker je samo gledanje ljudi, kako trpijo, kako živijo v pomanjkanju, v meni prebudilo veliko žalosti in sočutja, hkrati pa tudi hvaležnosti, ki se je preredko zavedamo, da smo obdani z vsem, kar se nam mogoče zdi samoumevno, skoraj tretjina sveta pa teh dobrin nima in tega ni deležna. Najbolj uporabno orodje se mi zdi lopata, zato ker je lahka, hkrati pa jo lahko uporabljamo za najrazličnejše namene. Pozimi z lopato lahko kidamo sneg z dvorišča, v toplejših pomladnih mesecih pa nam lopata služi kot pripomoček pri prekopavanju vrta, v katerega bomo potem posadili naše povrtnine. Lopato lahko vzamemo s seboj tudi v hribe, kjer nam prav tako pomaga pri snegu, lahko pa tudi na dopust, kjer nam pride zelo prav, sploh če šotorimo. Namreč že prvi dan moramo skopati jarke, ki nam potem rešujejo okoliščine v primeru nalivov, močnejših nalivov oziroma neurij. Moj najljubši letni čas je poletje, ker so daljši dnevi, kar pomeni, da lahko v dnevu postorim mnogo več kot denimo pozimi. Daljši dnevi doprinesejo tudi k mojemu počutju, poleti se počutim bolj sproščena, motivirana, imam več časa zase in seveda tudi za druge, zato redkeje zapadem v tesnobo in pa v negotovost. Poletje mi je všeč tudi zaradi temperatur. Nikoli ne rabim pomisliti, kaj bom zvečer oblekla, kaj bom vzela s seboj, kadar grem na izlet. cunje, ko jih obesim, se hitreje sušijo, zato tudi ni nikakršnega problema s stisko, kar se tiče oblačil. Všeč pa mi je poletje tudi zato, ker če sem med letom dovolj pridna, nimam izpitov, nimam predavanj in tako lahko čas posvetim stvarem, ki me resnično veselijo, me zanimajo, razvijam nove potenciale, se ukvarjam s stvarmi, ki jih med letom postavljam na stran. To pa so denimo hribolazenje, rolanje, peka sladic, kuhanje, učenje novih veščin in mnoge druge. Poletje mi je vsako leto predstavljalo in še vedno mi, veliko mero zabave in sprostitve. Z družino in prijatelji se odpravimo na morje, kjer prav tako skupaj počitnikujemo, se sproščamo, veselimo in zabavamo. Slabih plati tega letnega časa je relativno malo, vsaj po mojem mnenju, vsekakor pa bi lahko za slabo plat našteli včasih tudi previsoke temperature in pa poletna neurja in nevihte, ki sploh na polju in na njivah povzročijo veliko škode. Sama sicer vročino prenašam mnogo bolje kot mraz, priznam pa, da v soparnih dneh čutim nizko pritisk ki je precej ovira pri, mojem pri mojih vsakdanjih opravilih. z nevihtami načeloma nimam težav, ker doma nimamo kmetije, se pa izredno bojim strel, zato tudi v nekaj urah pred nevihto najpogosteje hiše ne zapuščam, in se lepo držim varnega zavetja štirih sten. Moj najljubši hobi je zagotovo šport, ki pa se mu pridružuje tudi branje knjig. Šport iz preprostega razloga, ker med športom pozabim na vse težave, hkrati pa imam v zavesti, da počnem dobro, nekaj dobrega za svoje telo, za tako za svoje fizično kot mentalno zdravje, predvsem pa mi šport ponuja tudi zelo lepe razglede. Sama sem namreč ljubiteljica narave, zato mi je najljubša hoja v hribe, pa tudi tek, ki me ohranja pri kondiciji, ki jo potrebujem v svojm vsakdanu, in me napolni z energijo. Knjige pa mi na drugi strani ponujajo pobeg v neki drug svet, v neko drugo realnost, ki mi je tuja, neznana in vznemirljiva, in so zato odlična sprostitev, zato si danes poletnih dni, ne predstavljam brez knjige v rokah in pohodniških čevljev na nogah. Slabe plati športanja so zagotovo to, da čas, ki ga namenjaš športu, včasih potrebuješ za druge stvari, kot denimo učenje. Gre v bistvu za to da, šport kot tak vzame kar precej časa, sploh če govorimo o hoji v hribe. Neki izlet včasih lahko traja vsaj pol dneva, če pa so te gore nekoliko višje, pa lahko tudi dan ali celo več dni. prav tako nekateri pravijo, da te šport zasvoji, sama sicer tega občutka nimam, ampak se mi zdi, da v dneh, ko zbolim ali pa na kakršenkoli način nisem sposobna iti teč ali pa, iti v hribe, občutim to pomanjkanje tega gibanja. priznam pa tudi, da sem velikokrat sama zaslužna za to, da zbolim, ker ne poslušam svojega telesa in si tako močno želim, iti na sosednji hrib, da, povzročim sama prenizek spust imunskega sistema in tako posledično tudi sama priteram svoje telo do neke bolezni. branje knjig, menim, da ni škodljivo v nobenem pogledu oziroma nima nekih večjih slabih plati. mogoče samo, če je bila noč prekratka ali pa nismo dobro spali, se potem odpravimo spat v ležeči položaj, nas pogosto to uspava in tako zaspimo. Spanje popoldan pa vsaj pri meni ne prinese ničesar dobrega. Sicer imam rada vse živali, ampak, najljubša domača žival je pa zagotovo pes. Psa doma nimamo, ker ga starši ne želijo imeti oziroma iz neznanih razlogov protestirajo in, ne uslišijo mojih dolgoletnih prošenj. Psi pa so mi všeč zato, ker so preprosto predobri za ta svet. zdi se mi, da te noben človek ne more razumeti tako dobro, kot te lahko razume žival, sploh pes. Predstavljajo odlično družbo, tako pri, teku, prostem času, hkrati pa jim lahko zaupamo vse svoje težave in delimo z njimi veselje, zato si psa resnično resnično želim. Skrb za psa nekateri primerjajo s skrbjo za otroka, torej skrb za psa ni najlažja, vendar menim, da če ti neka stvar pomeni dovolj in imaš psa zelo rad, ti to ni težava oziroma ni odveč, zagotovo je treba poskrbeti, da ima pes zadosti gibanja, dovolj hrane, topel dom, predvsem pa veliko ljubezni. Odvisno je tudi od posameznih pasem, nekatere pasme potrebujejo več gibanja, druge manj, prav tako je s hrano in pijačo. vsekakor pa se tudi pri naših kosmatincih lahko pojavijo zdravstvene težave in sama menim, da je izogibanje tem težavam v smislu: saj to je pač žival, ne rabimo je peljati h veterinarju," velika neumnost, žival je vsaj v mojem pogledu enakovredna ljudem in mi zanj in mi za skrb zanjo in pa za njene zdravstvene težave, ne bi bilo problem odšteti kakšen evro več ali pa peljati še na dodatne preglede, da bi ugotovili, kaj je resnično narobe, in bi se zadeva rešila na na primeren in ustrezen način. Ljudje svoje hiše ogrevajo na najrazličnejše načine, tudi naša hiša je šla skozi dve različni možnosti kurjave. Prva je bila tradicionalna, in sicer kurjava na drva, še danes našo klet krasi velika težka peč, ki jo je potrebno vsak teden čistiti. sedaj pa že skoraj deset let hišo ogrevamo s pomočjo toplotne črpalke. Sam postopek prehoda iz kurjave na drva do toplotne črpalke ni bil precej zahteven, je kar veliko finančni zalogaj, ampak vseeno, se mi zdi, da se kar precej izplača, če ne drugega že samo zato, ker ni potrebno vsako leto zlagati drv in tako naprezati svojih hrbtnih mišic. Obstajajo drugi, tudi drugi načini ogrevanja. Sosed denimo kuri na, pelete ali pa na kurilno olje, vendar se sama na ti dve vrsti ogrevanja hiše ne spoznam. Živjo, kot veš, sem prejšnji teden praznovala svoj dvajseti rojstni dan, zato bi te ob tej priložnosti rada povabila na praznovanje svojega osebnega praznika, ki bo v soboto, osemnajstega marca dva tisoč enaindvajset, pri meni doma ob dvajseti uri. S seboj prinesi veliko dobre volje in copatke, darila pa ne potrebuješ, ker mi že tvoja udeležba in naše druženje pomenita veliko več. Lepo te pozdravljam, Katra. Draga Tina, ob rojstnem dnevu bi ti rada zaželela veliko zdravja, sreče, ljubezni, uspeha, predvsem pa, da se ti uresničijo najskrivnejše želje in izpolnijo vsi cilji, ki si si jih zadala. Vse dobro, tvoji domači.